Auch wenn ich Ihrer Nominierung sehr sehr kritisch gegenübergestanden bin, muss ich anerkennen, dass Sie heute eine sehr gute Rede gehalten haben, die viele wichtige Inhalte auch beinhaltet hat. Aber Hand aufs Herz. Europa hat schon sehr viele gute Reden gehört, und es geht vielmehr um die konkreten Projekte. Es geht darum, dass wir endlich Steuergerechtigkeit in Europa brauchen, dass diese Steuerhinterziehung, egal ob illegal oder legal, unterbunden wird. Es geht um echte Maßnahmen zum Klimaschutz. Es geht darum, dass endlich die soziale Säule in Europa auch Realität wird und umgesetzt wird. Und genau da liegt das Problem, bei der Umsetzung in Europa. Die scheitert sehr oft fast immer an den Mitgliedsstaaten, und viele davon sind konservativ regierte Mitgliedsstaaten unter Mitgliedsparteien der Europäischen Volkspartei.

in Zukunft auch nicht in die Knie gehen wird.